Daarom drukken we vandaag onze steun uit voor het groeiend aantal moedige burgers die het toch hebben aangedurfd om zich uit te spreken tegen het politbureau.

Ik roep u daarom op om de Vietnamese overheid te wijzen op haar tekortkomingen en onder druk te zetten om al haar mensenrechtenverplichtingen na te komen. Vrijhandel en een vrije samenleving gaan hand in hand.